Nein, Herr Präsident, es bezieht sich nicht auf das Protokoll, sondern auf die Abstimmung heute Mittag, und zwar auf die deutsche Sprachfassung der Entschließung zu Kosovo.